forseti síðasti ræðumaður sagði eiginlega nákvæmlega allt sem ég hefði sagt vilja ég vil bara þakka fyrir þessa umræðu mér finnst hún góð ég er svo hjartanlega sammála því að í mínum huga skiptir jafn miklu máli að börnunum okkar líði vel í skólanum þar erum við ekki að koma illa út ég var að lesa greinarstúf sem ég fann á the guardian frá því fyrsta desember í fyrra þar sem var verið að fjalla um sem eru að koma best út úr þessari skoðanakönnun ég prófaði nú að fara og prófa þetta sjálf þetta er svona próf sem gerir í því að rugla fólk viljandi ég hef aldrei haft rosanlega mikla virðingu eða borið mikla virðingu fyrir þannig prófunum á getu þeir sem eru að koma best út úr þessu þau lönd eru með öðruvísi hefðir við kennslu þar er gríðarlegt álag á nemendum oft á tíðum þá er ég að tala um lönd sem er mikið keppnisskap í skólum um að vera bestur og efstur það er ekkert endilega sá vandi sem ég mundi vilja sjá í skólum hérlendis ég held að við séum komin út úr því stigi það sem mér finnst vanta upp á og mundi gjarnan vilja að yrði gerð bót á það er kannski ítarlegri rannsóknir á skólastarfinu á íslandi þannig að við höfum eitthvað að miða okkur við ég hef ekki áhyggjur nema kannski að drengjunum okkar út af því að það hafa verið rannsóknir hérlendar sem hafa sýnt að drengirnir eru ekki að fá nægilega mikinn stuðning til þess að geta blómstrað í skólastarfi ég held að við ættum að nota tækifærið og leyfa okkur að nýta

umræðu um meira kennsluefni og meiri stundir sem fari í verklegu nám það hentar ekki öllum sama námið það er hér ákveðin stefna í menntamálum sem á að tryggja að hver nemandi fái einstaklingsmiðaða kennslu en það er þannig að það eru ekki til nægilegur fjármunir til þess að tryggja að svo verði þannig að þá brú mundi ég vilja sjá verða styrkta út af því að hún er orðin dálítið slöpp síðan þarf náttúrlega að veita fé í námsgögn það sem ég hef tekið eftir og kom reyndar fram í umræðunni um þetta að það er kannski svo ör tækniþróun í dag að heimili og skólar fylgjast ekki að kannski þurfum við bara víðtækara samstarf á milli foreldra og skóla eins og oft er talað um en oft næst ekki almennilega út af því að álag á bæði kennara börn og nemendur er mikið það er mjög mikið áreiti og kannski er það nú svo að við erum að setja börn okkar í of mikil prógröm það sem eftir skóla er er oft gríðarlega mikið félagsstarf sem þau þurfa að taka þátt í alls konar íþróttir og tómstundir það kannski líka er frábært fyrir krakkana en kemur niður á hinu bóklega námi þannig að við verðum bara að skoða þetta í samhengi ég fagna því einmitt hvað umræðan hefur verið hófstillt þetta er ekki dómsdagsspá en vissulega ætti að vekja okkur til umhugsunar um hvað við getum gert betur